um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og níu á þingskjali fjögur hundruð fjörutíu og sex í frumvarpinu er að venju lögð til breyting á fimmtu grein laganna sem fjallar um gjaldskylda aðila álagningarstofna og árlegt fastagjald

um ákvörðun álagningar eftirlitsgjaldsins er fjallað í annarri grein laganna en þar segir fyrir fyrsta júlí ár hvert skal fjármálaeftirlitið gefa ráðherra skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs í skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun starfseminnar undangengin þrjú ár með tilliti til þess tíma sem ætla má að farið hafi í eftirlit með hverjum flokki eftirlitsskyldra aðila samkvæmt fimmtu grein skýrslu fjármálaeftirlitsins skal fylgjaálit samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila af áætluðu rekstrarumfangi næsta árs ásamt afgreiðslu stjórnar stofnunarinnar á því áliti til að samráðsnefndin geti gefið álit sitt skal fjármálaeftirlitið eigi síðar en fyrsta júní ár hvert senda henni upplýsingar um áætlað rekstrarumfang ásamt skýringum á helstu rekstrarliðum ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að breyta hundraðshluta eftirlitsgjalds skal ráðherra leggja frumvarp þar að lútandi fyrir alþingi um skýrslu

með lögum númer hundrað fimmtíu tvö þúsund og tíu var eftirlitsgjald ársins tvö þúsund og ellefu áætlað sextán hundruð og nítján milljónum króna samkvæmt endurskoðaðri áætlun fjármálaeftirlitsins fyrir yfirstandandi ár er gert ráð fyrir að innheimt eftirlitsgjald verði fimmtán hundruð áttatíu og tvær milljónir króna frávik frá upphaflegri áætlun skýrist meðal annars af fimmtíu milljónir króna óinnheimtanlegu eftirlitsgjald vegna fjármálafyrirtækis fari það í þrot í þessu frumvarpi er eftirlitsgjald ársins tvö þúsund og tólf áætlað tvö þúsund og tvær milljónir króna í samræmi við skýrslu fjármálaeftirlitsins og nemur hækkun milli ára frá upphaflegri áætlun yfirstandandi árs þrjú hundruð áttatíu og þrjár milljónir króna eða um tuttugu og fjögur prósent frá því að fjármálaeftirlitið tók til starfa hefur verið leitast við að tryggja starfsemi þess í samræmi við kjarnareglur alþjóðlegu bankaeftirlitsnefndarinnar um virkt fjármálaeftirlit til að svo megi verða er óhjákvæmilegt að stofnuninni sé tryggt nægilegt rekstrarfé fullnægjandi lagaheimildir til eftirlits virki ákvæði til framfylgni ákvarðana og sjálfstæði gagnvart öðrum hagsmunum en þeim sem felast í sjálfu eftirlitinu markmið frumvarpsins er að fjárhagsleg staða fjármálaeftirlitinu verði áfram tryggð þannig að hún samræmist þessum kjarnareglum þessa stefnu má enn fremur sjá í viljayfirlýsingu íslenskra stjórnvalda til alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá sextánda ágúst síðastliðnum þar sem því er heitið að fjármálaeftirlitið fái fullnægjandi tekjur til að tryggja að stofnunin geti innt skyldur sínar af hendi með árangursríkum hætti verulegs misræmis gætir í fjárheimildum stofnunarinnar samkvæmt fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og ellefu annars vegar og því sem lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi kveða á um hins vegar samanber lög númer hundrað fimmtíu tvö þúsund og tíu um breyting á lögunum það er fjárlögin sem gilda um greiðslu kostnaðar við rekstur fjármálaeftirlitsins sýna aðra niðurstöðutölu heldur en fjárlög fyrir yfirstandandi ár af því tilefni og jafnframt til að fá skorið úr um samspil þeirra sérlaga sem gilda um rekstur fjármálaeftirlitsins og ákvæði fjárlaga leitaði ráðuneytið eftir áliti embættis ríkislögmanns og lögmæti þess að halda eftir á viðskiptareikningi hluta þeirra tekna sem löggjafinn hafði sérgreint stofnuninni í áliti ríkislögmanns sem fylgir sem fylgiskjal með frumvarpinu kemur meðal annars fram sú meginniðurstaða að um fjármögnuð rekstrarkostnaðar fjármálaeftirlitsins fari eftir þeim sérlögum sem um fjármál stofnunarinnar gilda það er lögum níutíu og níu nítján hundruð níutíu og níu eigi að breyta fjárheimildum stofnunarinnar skuli álit gert með breytingum á þeim lögum en ekki fjárlögum

um fjárveitingar til fjármálaeftirlitsins meðal annars var ýjað að því að aukin framlög til eftirlitsins sé á kostnað framlaga til brýnna velferðarmála á borð við heilbrigðismál það er mjög mikilvægt að taka

en þau framlög úr ríkissjóði sem sjúkrahús og aðrir sambærilegir aðilar njóta þau framlög til heilbrigðisþjónustu eru fjármögnuð með skatttekjum ríkissjóðs sem renna beint til samneyslunnar öðru máli gegnir um þann sérstaka skatt sem aðeins er lagður á eftirlitsskylda aðila og stendur undir rekstrarkostnaði fjármálaeftirlitsins það er ekki almennur skattur sem standa á undir samneyslunni hann stendur aðeins undir kostnaði við eftirlitið með þeim sem skattinn greiða þeir skattskyldir og greiða skatta í sameiginlega sjóði af rekstrartekjum sínum með sama hætti og önnur fyrirtæki það er því ekki hægt að gefa sér það að unnt væri að nota hluta af álögðu eftirlitsgjaldi til að standa undir einhverju öðru en

ástæðu þess að þetta frumvarp kemur svo seint fram sem hér um ræðir og þá sérstaklega þann mikla tíma sem það tók að afgreiða kostnaðarmat fjármálaráðuneytisins og ætla ekki að endurtaka það hér það er óhjákvæmilegt að beina sjónum þingmanna að því sérstaka kerfi sem er um rekstrarkostnað fjármálaeftirlitsins og sérstöðu laga númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og níu um tekjuöflun f m e gagnvart öðrum sérlögum sem kveða á um sértekjur einstakra ríkisstofnana samkvæmt þessum lögum er gjaldtaka og eftirlitsskylda aðila ætlað að standa undir rekstri f m e að öllu leyti og samkvæmt lögunum ber efnahags og viðskiptaráðherra að leggja fyrir alþingi frumvarp um að breyta hundraðshluta eftirlitsgjald ef skýrsla fjármálaeftirlitsins gefur

tillögum er því nokkuð takmarkað ríkissjóður verður ekki krafinn um neikvæðan mismun tekna og gjalda og hann nýtur ekki heldur afgangs í rekstri stofnunarinnar ef rekstrarafgangur er fyrirséður ber að taka tillit til hans og ákvörðun eftirlitsgjalds næsta árs og við ákvörðun eftirlitsgjald er það markmið að mismunur á tekjum og gjöldum verði hvað minnstur á hverju ári og eftirlitsskyldir aðilar standi beint undir þeim mismun eða njóti hans

stofnuninni er heimilt að mynda varasjóð sem samsvarar rekstrarafgangi umfram áætlun neikvæður mismunur yrði að sama skapi lagður á eftirlitsskylda aðila sem viðbótarskattlagning eða lagt á fyrir honum við álagningu næsta árs síðustu ár hefur kostnaður f m e vaxið og árlega verið gerðar breytingar á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og níu öflugt fjármálaeftirlit er mikil nauðsyn ekki síst á þeim tímum sem við lifum nú en fyrirséð er að draga mun verulega úr kostnaði á næstu árum þegar uppbyggingarstarfi fjármálaeftirlitsins að loknu efnahagshruni er lokið og sérstakar rannsóknir sem ráðist hefur verið í kjölfar bankahrunsins

meginefni þess fjallar um hækkun á hundraðshluta eftirlitsgjalds og fastagjaldi sem lagt er á eftirlitsskylda aðila í skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað fjármálaeftirlitsins sem birt er sem fylgiskjal eins með frumvarpinu er að finna sundurliðun einstakra kostnaðarliða helstu kostnaðarliðir í rekstri fjármálaeftirlitsins samkvæmt áætlun fyrir árið tvö þúsund og tólf eru laun og launatengd gjöld um fjórtán hundruð og nítján milljónum króna samanber tólf hundruð fjörutíu milljónir króna samkvæmt upphaflegri áætlun fyrir yfirstandandi ár hækkunin skýrist fyrst og fremst af fjölgun starfsmanna til að sinna nýjum lögboðnum verkefnum svo sem eftirliti með slitastjórnum og skilanefndum og uppbyggingu á umbótaverkefnum samkvæmt áætlun eftirlitsins er gert ráð fyrir að heildarfjöldi starfsmanna í árslok tvö þúsund og tólf verði hundrað fjörutíu og þrjú þar af tæplega tuttugu í rannsóknum vegna hrunsins og tuttugu og sex stöðugildi alls vegna tímabundinna verkefni þessi verkefni eru annars vegar í tengslum við rannsóknir og aðdraganda á orsökum hrunsins og hins vegar vegna uppbyggingar verkefna sem munu auka skilvirkni stofnunarinnar þegar til lengri tíma er litið þá er gert ráð fyrir tímabundnu

húsnæði til baka að tveimur árum liðnum vegna umræðu sem varð í ríkisstjórn og ráðherranefnd um ríkisfjármál við

óskaði ég eftir því að fjármálaeftirlitið endurskoðaði áætlun síðar fyrir árið tvö þúsund og tólf eftirlitið hefur brugðist vel við þeirri ósk og endurskoðað áætlunina og verður hún kynnt fyrir efnahags og viðskiptanefnd þegar frumvarpið verður þar til umfjöllunar þar dró fjármálaeftirlitið allnokkuð úr áætlunum sínum og náði með því að lækka fyrirhugaða áætlun á næsta ári um hundrað og fimmtán milljónir króna og niðurstöðutala fjárlaga sem samþykkt voru í gær er í samræmi við þá endurskoðuðu rekstraráætlun fjármálaeftirlitsins í annarri grein laganna er kveðið á um lögbundið samráð við samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila á áætluðu rekstrarumfangi næsta árs álit samráðsnefndarinnar fylgir frumvarpinu og athyglisvert og rétt að benda á að eftirlitsskyldir aðilar taka í áliti sínu undir það að áætlanir eftirlitsins séu metnaðarfullar og byggi á raunverulegum forsendum meðal fylgiskjala með frumvarpinu er jafnframt úttekt erlends sérfræðings á getu fjármálaeftirlitsins og úrbótaþörf á eftirlitsgetu þess en hún hefur verið lög til grundvallar við mat á uppbyggingarþörfinni í fjármálaeftirlitinu